Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, le dittature non amano giornalisti critici. Per questo motivo dobbiamo continuare a denunciare le violazioni dei diritti dell'uomo che compiono. Questo è il nostro dovere anche di fronte al popolo sudanese oppresso. Con questa risoluzione noi denunciamo la ripetuta violazione della libertà di espressione

Questi casi sono l'indice dell'arretramento dei diritti umani nel Sudan. Il regime autocratico di Omar al Bashir si dimostra liberticida ed impiega le forze dell'ordine in spedizione punitive nei confronti di coloro che denunciano la corruzione. Il Sudan ha la necessità di sentirci vicini nel sostenere le iniziative di denuncia che provengono dal popolo stesso sudanese. Le autorità sudanesi si impegnano a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale, compresa la libertà di espressione.